klukkan ellefu fer fram umræða utan dagskrár um skattbyrði og skattahækkanir málshefjandi er háttvirtur þingmaður tryggvi þór herbertsson hæstvirtur fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund